Izvolite. Najlepša hvala za besedo, spoštovani predsednik državnega zbora, ministrica, minister in kolegice in kolegi. V odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije je tretja prometna os opredeljena kot cestna povezava, ki se od avstrijske Koroške preko Slovenj Gradca in Velenja navezuje na avtocesto pri Celju ter se nato nadaljuje proti Novemu mestu in naprej proti Karlovcu oziroma navezavi na avtocesto Zagreb-Reka. Ta investicija je, vključena v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta dva tisoč trideset. Plansko podlago za južni del tretje razvojne osi predstavlja uredba o državnem prostorskem načrtu DPN. Za državno cesto od avtoceste A dva Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, ki bila sprejeta enaindvajsetega decembra dva tisoč dvanajst in uredba o, o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj Jug, ki je bila sprejeta sedmega decembra dva tisoč sedemnajst. Vse od takrat, od leta dva tisoč sedemnajst, čakamo na določitev stične točke med Slovenijo in Hrvaško na mednarodnem mejnem prehodu Metlika, zato se tudi DPN konča kar nekaj deset metrov pred mejo. prav tako je potrebno določiti tudi stično točko med Slovenijo in Hrvaško na mednarodnem mejnem prehodu Vinica, za katerega pa še ni izdelan DPN. Določitev te stične točke med Slovenijo in Hrvaško je za prebivalce Dolenjske in Bele krajine ključnega pomena, saj to potem pomeni , da je tretja razvojna os jug del mednarodne povezave, ker se navezuje na Hrvaško, se pravi, na avtocesto Zagreb-Reka in avtocesto Zagreb-Split ter, Bosno in Hercegovino, se pravi, Unsko, Sanski kanton in s tem pa je po našem mnenju, možno sofinansiranja gradnje te ceste z evropskimi finančnimi sredstvi. In v zvezi s tem sprašujem zunanjega ministra, glede na to, da smo v Beli krajini v času vaše vlade kot edino investicijo dobili najprej rezilno žico, zdaj pa panelno ograjo, me zanima zakaj še do danes niste skupaj s hrvaškimi kolegi določili stične točke teh dveh avtocest in, prebivalce Bele krajine tudi zanima, če je mogoče razlog v hrvaškem neupoštevanju arbitražne sodbe. Vendar moram vas, opomniti, da s tem Hrvatom prav nič ne škodite, kajti oni imajo zelo dobro avtocestno povezavo. S tem škodite izključno prebivalcem jugovzhodne regije, ki so že tako in tako zapostavljeni na vseh področjih in, nova varna cestna povezava z ostalo Slovenijo bi omogočila , da bi mladi ostali in zagnali razvoj Bele krajine. Pozneje bom pa nadaljevala še za ministrico, prosim. Hvala, gospa poslanka. gospa ministrica, gospod minister, skupaj ...